Madame la Présidente, avec Charlie Hebdo, Le Bataclan, Bruxelles, Orlando et maintenant Magnanville, la liste des attentats perpétrés par l'État islamique ne cesse de s'allonger. Si les peuples d'Europe ont raison de rendre hommage aux victimes, les politiques, eux, doivent agir. Or, à ce jour, les actions engagées contre le terrorisme islamiste ne brillent pas par leurs résultats, au contraire. Malgré les niveaux d'alerte, que l'on dit pourtant élevés, il est toujours possible de prendre l'avion à Bruxelles sans être contrôlé, comme j'ai pu moi même le constater la semaine dernière. Même chose pour les contrôles aux frontières nationales qui n'existent toujours pas. Bref, les terroristes djihadistes peuvent circuler en toute quiétude dans cette belle Europe. Pour terrasser la menace, il faut d'abord avoir le courage de la nommer.

C'est la preuve, non seulement, de votre naïveté mais aussi de votre peur et de votre faiblesse parce que notre modèle de civilisation n'est pas négociable. Nous devons tourner le dos au laxisme et mettre aujourd'hui en œuvre des mesures fortes et fermes. Tout d'abord, suspendre immédiatement Schengen, renforcer les effectifs et les moyens des forces de sécurité et, enfin, déchoir de leur nationalité les binationaux faisant l'apologie du terrorisme. Dans cette affaire, nous n'attendons rien de la Commission européenne, si ce n'est qu'elle fiche la paix aux États seuls légitimes capables de combattre efficacement l'État islamique.